Já respektuji přesvědčení každého, jen upozorňuji na to, že úcta k jednotlivci, která je základem lidských práv, pokud je odříznuta od křesťanských kořenů a není v jejich duchu vykládána, tak vede nutně k degeneraci a ono už se to děje.